Sie wurden stundenlang gefoltert. Und am Schluss hat man ihnen die Kehle durchgeschnitten. Ein bestialisches Verbrechen! Nicht geahndet, bis heute nicht! Die Mörder laufen frei herum.

Diese Türkei, bei der Sie alles durchgehen lassen! Alles! Die Situation hat sich verschlechtert seit der letzten Türkei Debatte mit diesem sogenannten Justizgesetz, mit dem sogenannten Internetgesetz. Es wird jedes Jahr schlechter! Sie lassen dieser Türkei alles durchgehen! Wenn das in Russland passieren würde, würden hier drinnen Proteststürme stattfinden.

Weil Sie Moral unter das Joch ihrer strategischen Interessen und unter das Joch der ökonomischen Interessen stellen. Das ist die Moral dieser Europäischen Union! Es kommt immer nur darauf an, wer was tut. Dann gibt es auf einmal keine Moral. Die Türkei gehört nicht zu Europa, sie wird nie zu Europa gehören.